Panie Przewodniczący!

Nie wiem, co to jest reaktor, który spełnia najwyższe standardy, ale jeżeli pan komisarz wie, co to znaczy, to tylko jeden redaktor na świecie ma najwyższe standardy, bo inne muszą mieć mniejsze. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego akurat na Białorusi musi mieć ten reaktor najwyższe standardy. Natomiast mówiąc ogólnie o polityce, chciałbym przypomnieć, że spychamy i my, i niestety mój kraj Polska, Białoruś w objęcia Rosji. Od wielu lat konsekwentnie i Stany Zjednoczone i Unia atakują pana Łukaszenkę i tym samym wpychają go w objęcia Rosji.